og mannréttindaráðherra hefur nú nýverið lokið við að mæla hér fyrir breytingum á almennum hegningarlögum sömuleiðis hefur hæstvirtur forsætisráðherra fyrr á þessu þingi mælt fyrir og lagt fram frumvörp eða frumvarp sem varðar breytingar á lögum um stjórnarráð íslands og ýmis önnur lög og fjallar um siðareglur fyrir ríkisstarfsmenn og ráðherra með þessum tvennum hætti má segja að búið sé að uppfylla þau skilyrði sem þarf til þess að við íslendingar getum ráðist í það að staðfesta samning sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var fyrir sjö árum á allsherjarþinginu gegn spillingu það leikur enginn vafi á því að spilling er meinsemd sem nær yfir öll landamæri og getur mjög grafið undan stöðugleika og öryggi samfélaga spilling hún skaðar lýðræðið og réttarríkið hún veldur öllum samfélögum og hagkerfum heimsins töluverðu tjóni má segja að hún sé hnattrænt fyrirbæri og þessi samningur er fyrsti samningurinn sem tekur á spillingu með hnattrænum hætti hæstvirts dóms og mannréttindaráðherra sem talaði hér fyrr á undan rakti vel kjarnann í því máli sem við erum hér að fjalla um og fór yfir helstu efnisreglur ég ætla þess vegna ekki að fjölyrða í löngu máli um eðli þessa samnings vil þó segja það að tilgangur hans er þríþættur í fyrsta lagi að stuðla að því og styrkja ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir og berjast gegn spillingu með skilvirkari og árangursríkari hætti heldur en áður í öðru lagi er tilgangurinn að stuðla að greiða fyrir og styðja við alþjóðlega samvinnu og tæknilega aðstoð í tengslum við baráttuna gegn spillingu meðal annars með því að stuðla að því að endurheimta fjármuni í þriðja en síðasta lagi er tilgangurinn ekki síst sá að stuðla að ráðvendni áreiðanleika og góðri opinberri stjórnsýslu og umsýslu opinberra eigna í þessum tilgangi tilgreinir samningurinn hugtök hann kveður á um forvarnir lýsir tiltekið athæfi refsivert í honum eru sömuleiðis settar reglur um alþjóðlega samvinnu til þess að uppræta spillingu þar er fjallað um ráðstafanir til að endurheimta eignir tæknileg aðstoð upplýsingaskipti og ýmislegt fleira

að þessum samningi ekki síst í ljósi þeirra atburða sem hafa átt sér stað hér á íslandi að því er virðist í aðdraganda efnahagshrunsins með þessari þingsályktunartillögu er ég því fyrir hönd framkvæmdarvaldsins að leita heimildar alþingis til þess að ísland geti gerst aðili að samningi sameinuðu þjóðanna gegn spilling sem eins og ég sagði í upphafi máls míns var samþykktur fyrir sjö árum á allsherjarþinginu árið tvö þúsund og þrjú ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði málinu